kæru landsmenn ég held að það sé alveg óhætt að segja það að það eru mjög jákvæð teikn á lofi í efnahagslífinu það hefur orðið viðsnúningur það er uppgangur en ég ætla líka að segja það vegna þess að mér finnst það bara ósanngjarnt að gera það ekki að ég verð að þakka ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur fyrir að hafa tekið ótrúlega erfiðar ákvarðanir í mjög erfiðum kringumstæðum í árunum eftir hrun við erum að uppskera núna út af því það þurfti að ná niður tvö hundruð milljarða halla á ríkissjóði eftir hrun og það tókst þannig að núna er ríkissjóður hallalaus það eru fjárlög hallalaus það voru teknar veigamiklar ákvarðanir sem hafa núna lykilþýðingu í því að gera upp gömlu búin og losa höftin sama hvað má segja um þessa ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur að öðru leyti þá verður að hrósa henni fyrir þetta vegna þess að við erum hér í kvöld að horfa á afraksturinn uppskeruna og við erum á miklum tímamótum viðsnúningurinn er hafinn það eru blómlegri tímar það liggja í þessu mjög mikil tækifæri

ég held að það sé tvennt sem við verðum að hafa að leiðarljósi til að spila vel út úr þessum möguleikum sem við núna stöndum frammi fyrir það er langtímahugsun við verðum núna einu sinni íslendingar að reyna einhvern veginn að höndla góðæri og ekki steypa okkur einhvern veginn í kollsteypur við verðum að hugsa til langs tíma fyrir börnin okkar fyrir komandi kynslóðir og við þurfum almennilegt samtal í þessu þjóðfélagi almennilega samræðu stöndum á tímamótum við getum virkilega búið til samfélag jafnra tækifæra við getum bætt lífskjörin getum gætt umgjörð kjarasamninga með virku samtali við getum farið í það að endurreisa velferðarkerfið heilbrigðiskerfið heilsugæsluna lýðheilsu aðbúnað aldraðra fæðingarorlofskerfið við getum plan við þetta allt saman getum stefnt að þessu við getum virkilega núna farið í lýðræðisumbætur með breytingar á stjórnarskránni það er virkilega tækifæra til þess núna við getum útkljáð erfið deilumál er það ekki með góðu samtali eins og það hvernig við ætlum að skipta arðinum af orkuauðlindum og sjávarauðlindum þjóðarinnar getum fundið þennan samhljóm við getum virkilega farið í það að endurhannað íslenskt atvinnulíf koma því út úr þessu svona ríkisstyrkta umhverfi í landbúnaði og stóriðju stóriðjustefnan þessi ríkisstyrkta hún er dáin hún er búin við getum byggt hérna upp fjölbreytt atvinnulíf nýsköpunar skapandi greina yrkja en ekki virkja það getum við gert við getum virkilega fundið okkur stað í samfélagi þjóðanna við getum verið fyrirmynd í umhverfismálum við getum það ef við viljum það við getum verið eina samfélagið sem notar bara ekki jarðefnaeldsneyti við getum sýnt öðrum þjóðum að þetta er hægt þetta getur ísland setjum okkur þetta markmið við getum líka verið núna nú er komið að því að það þarf að ákveða að vera almennileg þjóð á meðal þjóða þegar kemur að mannúðarmálum þegar kemur að því að aðstoða fólk á stríðshrjáðum svæðum og þegar kemur að því að taka á móti flóttafólki við getum þetta auðvitað og við eigum að setja okkur þessi markmið núna eru tímamótin núna eru möguleikarnir það eru líka hindranir ég ætla að nefna fjórar fjórar hindranir fyrsta er þessi íslendingar hafa afleita sögu í að höndla góðæri það er erfiðara að stjórna í góðæri á íslandi heldur en í kreppu held ég ég bíð eftir fréttinni um það að einhvers staðar sé einhver í einhverju partíi á íslandi að borða gullspaghettí og við munum sjá aftur þetta gríðarlegu hömluleysi sem hefur einkennt oft íslenskt efnahagslíf og íslenskt samfélag í uppgangi og að það þarf að stjórna væntingum við þurfum öll að leggjast á eitt með það númer tvö umræðan hún er ekki í jafnvægi á íslandi það er einhvern veginn erfitt að tala erfitt að segja skoðanir sínar það er mikið öskrað og æpt við þurfum meiri heimspeki við þurfum meiri íhugun og fólk þarf að geta sagt skoðanir sínar án þess að eiga það á hættu einhvern veginn að fá yfir sig aurskriðu leiðinda þessu þarf að breyta

það eftir eftir af mjög gamalli valdapólitík í störfum og starfsháttum ríkisstjórnarflokkanna enda eru þetta gamlir flokkar við sjáum pólitískar ráðningar í stjórnir og stöður það er afturhvarf mér finnst stundum eins og hvernig eins og þingið hefur verið þessi tvö ár af þessu kjörtímabili þá er eins og menn vilji ekki sáttina menn henda hérna inn málum sem setja allt í háaloft við verðum að hætta þessu það er stundum eins og gamla valdapólitíkin þetta meirihlutaræði það líti á sáttina sem einhvers konar veikleikamerki í fjórða lagi sérhagsmunir þeir verða alltaf til en það eru almannahagsmunir sem eiga að ráða för í öllum ákvarðanatökum þetta verða stjórnarflokkarnir rótgrónir sem þeir eru að taka til sín það eru alls konar týpur í íslensku samfélagi sem hafa allt of mikil áhrif eitt dæmi það er verið að afnema tolla á öllu nema mat nema mat

um áhrif sérhagsmuna allt of mikil áhrif sérhagsmunir vilja auðvitað alltaf almannahag en þeir vilja sinn hag fyrst þeir vilja fyrst græða svo almenningur það kæru landsmenn það er saga íslands því þarf að breyta